Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, vous avez dit tout à l'heure, Madame la Haute représentante, qu'il faut respecter les peuples et respecter leur désir de liberté.

Mais, pendant des années, cette Union européenne, ces États membres, M.

Il faut quand même qu'on ait un sens de l'autocritique dans cette histoire.

Ils ont des représentants. Quand le peuple polonais s'était soulevé, personne n'a demandé si Solidarność était démocratiquement élu, on a reconnu tout de suite Solidarność, on les a aidés. Je demande que vous reconnaissiez ce gouvernement intérimaire parce que c'est la seule force qui peut amener la démocratie. Et il faut garder la tête froide, Martin, oui, mais il faut choisir son camp. Deux choses sont nécessaires.

Deuxièmement, les Libyens ne veulent pas d'intervention militaire étrangère, c'est vrai. Mais ils disent nous voulons une exclusion aérienne.

Donc, ce n'est pas l'OTAN.

Cela veut dire qu'il est complètement isolé.

Kadhafi Tu n'as plus d'avenir, tu n'as aucune chance!. L'exclusion militaire, c'est d'abord un acte politique. Comment le réaliser? Il y a des tas d'idées. Il est évident qu'on ne va pas bombarder la Libye, mais par exemple un avion qui monte peut être descendu.

Il y a des possibilités. C'est un acte politique que nous devons faire.

Activons l'isolement, et alors, je crois que les jours de Kadhafi, en tant que dictateur en Libye, seront comptés.

Il y a des ports ouverts

Si Kadhafi doit perdre, les autres doivent gagner. Qu'on ne recommence pas comme on a fait en Bosnie. On avait fait un embargo pour les Bosniaques et pour les Serbes.

Non, nous sommes d'un côté contre l'autre côté, nous voulons un embargo militaire, un embargo des armes contre Kadhafi et donner la possibilité aux Libyens de se libérer avec des armes puisque c'est la situation, puisque c'est ce qu'a voulu M.

Je voudrais terminer sur les réfugiés et l'aide humanitaire.

Si nous faisons cela, nous ferons un signe très fort humanitaire et politique, et agirons de telle manière qu'enfin l'Europe soit reconnue, que les valeurs européennes soient reconnues parce que nous agissons pour ces valeurs, pour la liberté en Libye, en Tunisie et en Égypte.